Gospodine predsjedavajući, skandal Cambridge Analitica jasno potvrđuje razmjere vanjskog utjecaja na izbore i referendume. Dok čekamo vijesti iz Londona, sjetimo se svih lažnih informacija prenesenih bez sankcija građanima Britanije koje su u značajnoj mjeri utjecale na rezultat Brexita. Što se tiče nadolazećih europskih izbora, ne treba zanemariti ruski utjecaj preko raznih medijskih kanala i društvenih mreža, a koji dopire i do Europskog parlamenta. To sigurno nije agenda za snažniju Europsku uniju, upravo suprotno. Naglasimo i utjecaj hibridnog ratovanja na naše zapadnobalkansko susjedstvo uključeno u eurointegracijske procese. Sumnja se i na jedan pokušaj državnog udara. No Rusija nije jedini izvor ovakvog djelovanja. Lažna propaganda dolazi i sa zapada i Bliskog Istoka. Svi imaju slično operativno djelovanje i isti cilj slabljenje europskih demokratskih institucija. Podržavam ovo izvješće i predložene mjere. Uoči europskih izbora od presudne je važnosti osigurati da građani donose odluke temeljene na istinitim informacijama jer o njihovim odlukama ovisi budućnost europskog projekta.